guðfinnsson og innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund